varðandi fundahöld í kvöld vill forseti geta þess að það verður hlé á fundum á milli sjö og hálfátta vegna nefndarfunda en að öðru leyti er ekki gert ráð fyrir frekari atkvæðagreiðslum á þessu kvöldi þannig að það sé vitað það verða ekki fleiri atkvæðagreiðslur í kvöld